hæstvirtur forseti það er gömul saga og ný að við íslendingar erum garpar þegar kemur að vinnu við njótum þess vafasama heiðurs að vinnuvikan hér á landi er miklu lengri en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við við vinnum nefnilega þjóða mest á heimasíðu hagstofu íslands frá því árið tvö þúsund og sex kemur fram að vinnustundir opinberra starfsmanna að þeir vinna að meðaltali fjörutíu og sjö komma tvær stundir á viku en það er lengsta vinnuvika á meðal opinberra starfsmanna í löndum evrópu þeir sem eru í öðru sæti og koma á eftir okkur eru bretar sem vinna fjörutíu og einn komma sjö stund á viku eða sex komma eina stund minna heldur en íslenskir opinberir starfsmenn og meðaltal tólf landa í evrópusambandinu eru þrjátíu og átta komma þrjú stundir hjá opinberum starfsmönnum eða tæpum níu stundum styttri vinnuvika ef við horfum til vinnumarkaðarins í heild þá vinna íslendingar að meðaltali fjörutíu og átta og hálfa klukkustund á viku á meðan flestar evrópuþjóðir vinna um fjörutíu og tvær klukkustundir það er því miður staðreynd að með lengri vinnutíma minnkar framleiðni og hlutfallsleg afköst starfsfólks það má því draga þá ályktun að framleiðni íslensks vinnuafls sé minni en í löndum þar sem vinnutími er styttri því mundi styttri vinnuvika ekki sjálfkrafa leiða til miklu minni afkasta starfsfólk yrði trúlega að mörgu leyti öflugra í sínum vinnutíma því langur vinnudagur er letjandi eins og margir þekkja hæstvirtur forseti við stjórnmálamenn tölum á tyllidögum um fjölskyldupólitík um gildi þess að fjölskyldan eigi rúman tíma til samverustunda

og því miður hefur maður það á tilfinningunni að við sem þjóð séum að hluta til að gleyma okkur í lífsgæðakapphlaupinu og ég tel að það þurfi að hefja önnur gildi til vegs og virðingar á ný sem eru meðal annars samverustundir fjölskyldunnar þar bera stjórnvöld ríka ábyrgð og því hef ég lagt fram fyrirspurn fram fyrir hæstvirtan félagsmálaráðherra um hvort hún sé reiðubúin að beita sér fyrir því við gerð næstu kjarasamninga að hið opinbera beiti sér fyrir að vinnuvikan hér á landi verði stytt í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins